Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je me réjouis évidemment du contenu des deux rapports qui ont fait l'objet de ces débats, et qui comportent une série de recommandations essentielles mise en œuvre rapide de la garantie pour la jeunesse dans tous les États membres, établissement du lien entre les politiques d'austérité et le niveau de chômage des jeunes, importance de l'investissement public dans l'éducation et la formation.

2014. La combinaison du CFP et du budget 2014 proposée par le Conseil ne permet pas, en l'état, la réalisation de l'accord politique de l'été dernier, notamment pour ce qui est du financement de l'initiative pour l'emploi des jeunes.